Tajani elnök úr most már sajnos távozik, pedig őhozzá szerettem volna a kérdést feltenni, és Timmermans főbiztos úrhoz, a kormány és államfők informális tanácskozásával kapcsolatosan. Az egyik téma az Európai Unió hosszú távú költségvetése volt, és noha itt most nem vetették föl ezt a Magyarország és a visegrádi országok számára olyan kiemelkedően fontos kérdést, én mégis szeretném, ha ezt pótlólag megtennék, és fölteszem ezt. Ez pedig a következő A sajtó szerint, különösen Merkel asszony javaslatára, el akarják vonni a kohéziós pénzeket, felzárkóztatási pénzeket és esetlegesen más forrásokat is azoktól a tagállamoktól, amelyek nemet mondanak a tömeges migrációra, a tömeges bevándorlásra.

Ezt már csak azért is tudnunk kell, hiszen Magyarországon április 8 án választások lesznek, megy folyamatosan a bagatellizálása ennek a migrációkérdésnek, a butának és tájékozatlannak beállítása azoknak, akik azt mondják, hogy igenis az Európai Unió folyamatosan nyomja ezt a kérdést.

Ha csak ennek a mostani ülésnek a különböző jelentéseit megnézzük, akkor is látjuk, és ugye itt van ez a bizonyos pénzzel való terrorizálás is.

Vagy esetleg már letettek e erről? Vagy azért nem beszélnek róla, mert félnek, hogy akkor esetleg a választókat ez Magyarországon befolyásolná, hiszen látnák, hogy igenis az Önök számára ez a legfontosabb prioritás, nem tesznek le róla, minden eszközzel térdre akarják kényszeríteni Magyarországot és a visegrádi országokat. Várom, ha lehet, Tajani úr válaszát, de feltétlenül Timmermans úr válaszát is.